mál á þingskjali þrjátíu og þrjú í frumvarpinu er lagt til að við lögin verði bætt ákvæði sem heimilar þeim skilanefndum sem starfa á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða tvö við lögin samanber lög númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og níu að greiða skuldir eða efna aðrar skuldbindingar fjármálafyrirtækis ef skilanefnd telur víst að nægilegt fé sé til að greiða að fullu kröfur sem gætu notið sömu eða hærri stöðu í skuldaröð rökin fyrir því að nauðsynlegt sé að gera þessa breytingu eru að ráðuneytinu hafa borist ábendingar frá skilanefndunum um að þær telji að túlka eigi breytingu þá sem gerð var með lögum númer fjörutíu og fjögur tvö þúsund og níu þannig að skilanefndunum sé ekki heimilt að framkvæma greiðslur á skuldum eða skuldbindingum viðkomandi fyrirtækja fyrr en eftir að kröfulýsingarfrestur er liðinn og haldinn hefur verið fyrsti kröfuhafafundur eftir lok frestsins það er nokkur ágreiningur um þessa túlkun skilanefndanna en hvað sem því líður liggur fyrir kröfulýsingarfrestur getur verið allt að sex mánuðir og svo líður einhver tími þar til fundur með kröfuhöfum er haldinn það er ljóst að það gengur ekki að skilanefndir geti ekki innt af hendi neinar greiðslur í marga mánuði og hafa strax komið upp tilvik þar sem reynir á þetta þannig telja skilanefndir sér ekki kleift að greiða fyrrverandi starfsmönnum laun í uppsagnarfresti eða greiða aðrar forgangskröfur það er því nauðsynlegt að gera breytingar á lögunum sem allra fyrst sem gera það að verkum að skilanefndir geti greitt skuldir eða skuldbindingar fjármálafyrirtækja í þeim tilvikum þar sem talið er að nægilegt fé sé til að greiða að fullu jafnstæðar kröfur fram hafa komið þau sjónarmið um að frumvarpið veiti skilanefndunum of víðtækar heimildir til útgreiðslu og er sjálfsagt að kannað verði í viðskiptanefnd hvort að unnt sé að þrengja gildissvið frumvarpsins hvað þetta varðar ég legg til frú forseti að máli þessu verði að umræðunni lokinni vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar